Az alapvető probléma abban rejlik, hogy a tejtermelők és a tejfeldolgozók nincsenek egyensúlyban egymással. Alá fölérendeltség van sajnálatos módon és a tejfeldolgozók ki kell mondani kihasználják a tejtermelőket. Látjuk pontosan azokat a példákat, hogy mi mindent megtesznek egy árversenyben, milyen adalékanyagokat tesznek hozzá bizonyos tejtermékekhez, hogy azokat olcsón el tudják adni. Adalékanyagokat tesznek hozzá, majd a multinacionális üzletláncokon keresztül eljutnak szerte Európába egy olyan árversenyt generálva, ami előbb utóbb ahhoz fog vezetni, hogy még a tejet is Kínából fogjuk behozni, és a tejtermelők tönkre fognak menni Európában, úgyhogy nagyon fontos, hogy önmérsékletre szólítsuk fel a szabályozási rendszeren keresztül is a tejfeldolgozókat. Itt a megoldás és a kulcsszó az élelmiszer önrendelkezés.